Si les autorités ont la responsabilité de faire respecter les droits fondamentaux et les droits de l'homme, nous avons aussi la responsabilité de faire respecter à nos entreprises européennes le travail décent ainsi que le respect des droits de l'homme, quand elles sont donneuses d'ordre dans ces pays. Nous nous sommes tous indignés après le Rana Plaza, effectivement, mais qu'avons nous fait pour changer les choses? Pas grand chose pas d'initiatives législatives ni de la part de la Commission, ni de la part du Conseil qui permettraient de garantir le respect des droits de l'homme par ces entreprises. Pas d'initiatives réglementaires non plus par rapport à la réparation qui devrait être faite par les entreprises. Pas d'initiatives parlementaires sur l'obligation de la responsabilité de ces entreprises. Nous parlons beaucoup des crimes politiques, et c'est important